Die Kommission will bis 2025 einen gemeinsamen Haushalt, Eurobonds und natürlich ein Euro Schatzamt. Das Papier beginnt mit den Worten Der Euro ist mehr als eine Währung. Ja, genau das ist das Problem. Die Kommission will den Euro mehr als Werkzeug und nicht als Währung. Der Euro soll Frieden bringen, und er soll die EU auf Augenhöhe mit den USA und China bringen und ganz nebenbei natürlich auch noch den EU Zentralstaat schaffen. Das, was aus den Augen verloren wird, ist, wozu eine Währung eigentlich da ist. Die Menschen brauchen eine Währung, in der sie in der Gegenwart bezahlen können und in der sie für die Zukunft sparen können. Das mit dem Sparen, das geht schon lange nicht mehr. Wir haben Nullzinsen, und jetzt haben wir Negativzinsen. Eine Währung, in der man nicht sparen kann, muss scheitern und wird scheitern.